Tout à l'heure, le représentant du Conseil a souligné que la globalisation exige d'agir au niveau européen et au niveau international. Mais en observant ce qui se passe dans l'Union européenne, voire au niveau international, force est de constater que ce sont justement les actions concrètes qui font défaut. De sommet en sommet, les grands et les moins grands qui prétendent nous gouverner mettent en scène leurs grands égos, se gargarisent de mots pompeux, alors que la principale conclusion de chaque sommet est de se réunir à nouveau.

Je suis tenté d'ajouter, faites vos jeux, rien ne va plus.